Myslím si, že je důležité říci, že jsme se opravdu zamýšleli nad každým paragrafem, který je v této rezoluci uveden, protože situace v Saúdské Arábii není jednoduchá a myslím si, že je potřeba ji vnímat v nějakém kontextu.

Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat rezoluci s poměrně schůdnými kompromisy. Saúdská Arábie je hlavním aktérem ve vztazích Evropské unie a Blízkého východu, a tak nesmíme přehlížet situaci, kdy jsou porušovány mezinárodní závazky, ke kterým se sama Saúdská Arábie v ochraně lidských práv a v ochraně práv žen zavázala.

Rezoluce vyjadřuje poměrně zásadní obavy z detence několika žen a mužů, kteří protestovali v oblasti lidských práv. Myslím si, že je důležité, aby Saúdská Arábie tyto případy důkladně prošetřila a vysvětlila a aby dala mezinárodnímu společenství jasný signál, že v oblasti dodržování lidských práv chce udělat výrazný pokrok.